Maurel, pour son rapport que je trouve de très grande qualité. Je reviendrai dans quelques instants sur les propositions qu'il contient. Je me réjouis de pouvoir présenter devant vous l'une des propositions phares de notre Commission en matière de transparence fiscale alors que vous vous apprêtez à voter cet après midi sur une proposition relative aux intermédiaires.

des montages qui permettent à de riches individus d'échapper à l'impôt. Face à ce phénomène, nous avons besoin de davantage de transparence, avec une idée simple qui est de renforcer la capacité des États membres à prévenir, à détecter cette planification fiscale agressive qui prive les gouvernements et les citoyens de ressources légitimes. C'est la raison pour laquelle, en juin dernier, la Commission a adopté une proposition pour faire davantage la lumière sur les pratiques de ces intermédiaires. Il s'agit, en un mot, d'obliger les conseillers à informer les autorités fiscales de certains dispositifs transfrontaliers pas tous

Première question pourquoi ces exigences en matière de déclaration pour les intermédiaires contribueraient elles à réduire l'évasion fiscale? La proposition donne aux États membres davantage d'informations sur les mécanismes de planification fiscale qui pourraient faciliter la fraude et l'évasion fiscale. Les autorités fiscales nationales, si la proposition est adoptée ce que je souhaite seront alors en mesure de réagir plus rapidement au risque de pratiques fiscales abusives. Elle permettra aussi d'avoir un effet dissuasif pour ceux qui favorisent les mécanismes de planification fiscale agressive, puisque les autorités fiscales seront en bien meilleure position pour contester une telle planification avec des systèmes d'alerte précoce. Qui sont les intermédiaires dont nous parlons?

y compris on l'a vu à travers un certain nombre de cas spectaculaires d'agents sportifs. Évidemment, je veux le dire parce que je ne veux pas laisser penser que cette proposition est stigmatisante de professions qui sont utiles au bien commun et qui concourent au fonctionnement de la justice, tout le monde dans ce secteur n'est pas associé à la planification fiscale agressive et

Ces marqueurs sont des éléments ou des caractéristiques de la transaction qui pourraient permettre l'évasion fiscale.

Les intermédiaires auront l'obligation principale de rapporter ces régimes, mais cette obligation peut être transférée au contribuable dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque l'intermédiaire est protégé par la confidentialité ou par le secret professionnel, lorsque l'intermédiaire est établi dans un pays tiers ou lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire parce que le régime a été conçu en quelque sorte in house Les États membres échangeront automatiquement les informations qu'ils reçoivent à l'aide d'un répertoire central géré par la Commission, entièrement accessible à tous les États membres. Le rapport que vous débattez contient des points de vue et des idées que je partage. Par exemple, la Commission reconnaît que l'absence de réaction de la part des autorités fiscales sur les dispositifs déclarés ne doit pas signifier qu'ils ne peuvent pas être contestés à l'avenir.

Le rapporteur a raison de le souligner. Toutefois, sur votre proposition de donner à la Commission un accès total au répertoire central même si je peux bien sûr la comprendre et l'apprécier je crois qu'il convient d'admettre que nous savons que les États membres ne l'accepteront pas. Nous ne sommes pas une autorité fiscale, nous n'avons pas les mêmes normes de secret fiscal, donc si j'ai de la sympathie pour la proposition en tant que telle, je pense qu'elle suppose un certain nombre de réformes institutionnelles en amont dont nous ne disposons pas à l'heure actuelle.

Bien entendu, cela ne change rien au fait que si un intermédiaire ne communique pas les informations qui lui sont demandées, des sanctions nationales s'appliqueront alors. La proposition exige des États membres qu'ils veillent à ce que ces sanctions soient suffisamment sévères pour décourager les cas de non conformité et nous veillerons à ce que ce soit bien le cas. Pour conclure, permettez moi de souligner combien de progrès ont été accomplis en trois ans pour accroître la transparence et la coopération entre les États membres sur les questions fiscales. Sur ce dossier des intermédiaires, je me réjouis de constater que le sujet a été mis à l'ordre du jour du prochain Ecofin le 13 mars, c'est la preuve que le dossier avance. Je vous invite naturellement à ne pas relâcher la pression je vous fais confiance pour cela pour que ce travail se poursuive maintenant au niveau des États membres en partenariat avec la présidence bulgare. Sur nos autres propositions, les États membres ont convenu de procéder à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées transfrontières, les déclarations pays par pays des multinationales je continue de penser que celles ci doivent être rendues publiques. Ils se sont aussi mis d'accord sur de nouvelles règles qui donneront aux autorités fiscales l'accès aux informations de lutte contre le blanchiment des capitaux, qui est une idée proposée dans le sillage des Panama Papers. Et bien entendu, je n'oublie pas notre proposition d'avril 2016 de rendre publiques les déclarations pays par pays pour les multinationales pour permettre aux citoyens et à la société civile d'exercer plus de contrôle sur les pratiques fiscales. Je sais que certains États membres continuent de résister, je le regrette, mais cela va dans le sens de l'histoire, et je suis sûr que nous allons prochainement aboutir à un accord, c'est notre responsabilité partagée.